Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous savons tout de l'horreur au Yémen des crimes de guerre, des millions de personnes en risque de famine, des milliers de civils tués, des bus scolaires bombardés. Évidemment, nous soutenons le processus onusien de paix, l'aide humanitaire et les couloirs humanitaires mais, Monsieur le Commissaire, pour que l'Union européenne soit crédible, pour que l'Union européenne soit un acteur de paix, il ne faut pas que ses États membres soient des acteurs de guerre! Quand l'Allemagne, l'Espagne, la Grande Bretagne et la France sont des belligérants indirects de ce conflit, qu'elles fournissent des armes pour faciliter ces atrocités, nous perdons toute crédibilité et ces États membres le font en violation à la fois du droit européen et du droit international.